Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mondo della cultura e dell'audiovisivo europeo apprezzano che la relazione Moreira abbia recepito, nel mandato al negoziato UE USA, la tutela e la promozione della diversità culturale e la conseguente esclusione dei prodotti e servizi culturali audiovisivi dal negoziato. A differenza del Commissario e del Ministro, riteniamo che non vada abbandonata questa linea, da sempre tenuta dall'UE in ambito WTO e in tutti i negoziati commerciali bilaterali fuori e dentro l'Unione europea. Inserire nel negoziato con gli USA cultura e audiovisivo metterà in ginocchio la nostra industria culturale, già dominata dagli USA nell'audiovisivo, soprattutto online, e produrrà un'ulteriore colonizzazione culturale dell'Europa e protezionismo made in USA. Gli operatori globali della rete, Google, Apple, Amazon seguono il diritto degli Stati Uniti, applicano royalty ai contenuti culturali europei, non pagano le tasse in Europa, non investono nella produzione culturale europea, ma condizionano la nascita di nuovi attori europei. La normativa UE in questo campo anche nella definizione del prodotto culturale online è inadeguata e andremo a questo negoziato a mani nude.